Señor Presidente, mejorar la seguridad vial en Europa y evitar víctimas requiere más formación para los conductores, pero también acabar con la impunidad de quienes cometen las infracciones más peligrosas. No debe haber fronteras para castigar a quienes ponen en peligro a sus ciudadanos, saltándose semáforos, abusando del alcohol o de las drogas, no utilizando el cinturón de seguridad o saltándose los límites cuando conducen en los Estados donde no residen. Es lo que garantiza esta iniciativa con la transferencia de los datos. Pero espero, además, que se incluyan las tablas de correspondencia en esta Directiva y, en este sentido, pido, al igual que otros compañeros, un especial esfuerzo al Consejo. Lamento que haya excepciones en el Reino Unido, Irlanda o Dinamarca, y espero que en el futuro todos seamos conscientes de que cambiar de Estado mientras conducimos no significa olvidar ni la educación ni las obligaciones que tenemos al volante.